En ce qui concerne la Présidence espagnole, nous notons avec satisfaction l'objectif que vous vous fixez d'améliorer la coordination des politiques économiques. Cette volonté politique forte doit s'appliquer également pour mener à bien deux chantiers actuels importants l'architecture d'une véritable supervision des activités financières et la régulation des fonds alternatifs. Certes, l'Europe ne doit pas être une forteresse, mais elle ne doit pas être non plus une passoire. Dans ces deux domaines, la Présidence doit disposer de marges de manœuvre réelles pour mener une négociation fructueuse avec le Parlement. Nous attendons du Conseil qu'à l'occasion de sa prochaine réunion, il donne un signal fort à l'opinion publique et au marché à l'opinion publique pour rétablir la confiance en l'euro, au marché pour affirmer sa solidarité avec la Grèce.